Monsieur le Président, la création des partis politiques européens a été un grand pas en avant vers une meilleure démocratie européenne, capable d'exprimer la volonté des citoyens de l'Union. Le rapport de Mme Giannakou va dans le bon sens, celui d'une simplification et d'une facilitation de l'action des partis politiques européens et de leurs fondations. Il va alléger les contraintes de la contrepartie exigée pour obtenir les financements publics et il va élargir les possibilités de mise en œuvre de ces crédits. Nous sommes notamment favorables à ce que les fondations agissent aussi en dehors du territoire de l'Union. Mais à côté de ce mouvement général, qui encourage et étend les dispositions en faveur d'une démocratie européenne renforcée, une mesure va en sens inverse, dans le sens d'une restriction de la liberté des partis politiques européens. En effet, le règlement exigera désormais, parmi les critères pour reconnaître l'implantation d'un parti politique européen dans un État membre, que ce parti soit représenté par des élus d'une assemblée régionale ayant un pouvoir législatif. Mon parti est un parti spécifique à la Corse. Il est membre de l'Alliance libre européenne, qui est un parti politique européen depuis l'origine.